Elle avait signé de très nombreux articles, très justes, dénonçant la corruption endémique dans son pays.

Et pourtant, nous entendons peu les condamnations des socialistes dans cet hémicycle.

C'est ce gouvernement, cette majorité, ce parti qui font commerce de passeports, choisissant une immigration de milliardaires douteux ou quasiment d'essence terroriste. Mais ce n'est pas l'article 7, instrument illégitime d'essence fédéraliste, qui permettra une résolution de cette crise.

Que cette majorité ne profite pas d'une crise grave et réelle pour faire avancer un projet fédéraliste rejeté par les peuples, comme l'a rappelé le vote britannique de jeudi dernier.

tout son gouvernement doit le faire, poussé par le peuple. Et de nouvelles élections libres, sans tutelle de l'Union européenne, doivent être organisées à Malte.